ktorí boli vylákaní do cudzej krajiny, napríklad s ponukou práce, ale bolo to vlastne otroctvo, alebo ľudia, s ktorými sa obchoduje na medzinárodnej úrovni, to je niečo, čo porušuje aj tie najzákladnejšie ľudské práva. Častokrát tá osoba príde aj o vlastný život, niekedy sú len odoberané niektoré orgány. Je to nezlučiteľné s tým, ako Európska únia dokáže vo svojich medzinárodných činnostiach a v medzinárodnej politike do medzinárodných zmlúv vymáhať dodržiavanie ľudských práv.